Ik denk en mijn collega's hebben dat ook al gezegd dat wij als Europese Unie niet alleen het geweld krachtig moeten veroordelen, maar ook alles moeten doen wat Nigeria kan steunen.

Dat betekent dat wij ook alles moeten doen om samenwerking in de regio te stimuleren.